en la proyección del Foro de São Paulo, que es el responsable de que en este momento haya un enorme proyecto de desestabilización en todo el continente.

El dinero que recogió ayer, con el avión, en Asunción, camino hacia México, es también prueba de ello. Estamos ante una gran operación de desestabilización en América Latina y una de las pocas noticias buenas es que, a Morales, por fin, este fraude le ha salido mal. Por eso llora la izquierda, porque necesita a estos para otros golpes el de Chile —el que están llevando a cabo o intentan— o el de Ecuador —que intentaron—.